Opisala bom en svoj delovni dan. Zjutraj vstanem ob pol šestih, se grem v kopalnico, se umijem, počešem, se namažem, uredim. Potem se grem obleč in, nato je na vrsti zajtrk. Po zajtrku recimo grem, si vzamem čas, za molitev. Se zahvalim bogu za svoje otroke. potem malo uživam pri raznih križankah, malo se sprostim, potem grem tudi recimo navadno na vrt, malo pregledam na vrtu, kaj je zrastlo ponoči, če je treba kako rožo zaliti. No, imamo na vrtu, ko hodim zjutraj po vrtu, še zalijem vrt, da rožice lepo cvetijo, da paradižniki, paprike in vse ostalo ne, se ne posuši, zato vse lepo zalijem. Na vrtu mi raste paradižnik, paprika, peteršilj, korenje, solata, imamo tudi veliko rožic, imamo veliko vrtnic, raste nam tudi, javor, rdeči javor nam raste in, to pač treba vsak dan, zalivati, skrbeti za to, da ko potrebuješ nekaj za kosilo, da greš lahko na vrt in lepo si z vrta prineseš sveže in zdravo zelenjavo. In potem čez nekaj časa me pokliče soseda, pravi: "Kava je pripravljena, pridi na kavo" Grem k sosedi, na kavo, potem pa pri kavi pa klepetava in ena ura mine, kot bi pihnil. Potem je, že pride čas za kosilo. Danes sem se odločila, da bom kuhala filano papriko. Filano papriko naredim pa takole. rumeni papriki odstranim semena in zavrem vodo, prelijem papriko z vrelo vodo, potem jo, vzamem iz vode, jo ohladim, vmes pripravim nadev, vzamem mleto meso, ki mu dodam sol, peteršilj, česen ter na maščobi prepraženo čebulo. Dodam še eno jajce, malo popra, posebej skuham do polovice riža ter ga dodam k mesu. Dobro premešam ter nadevam paprike, ne čisto do vrha, ker se še riž nakuha. Ko je to pripravljeno, naredim paradižnikovo omako. Na maščobi karameliziram malo sladkorja, dodam moko, popražim, premešam ter dodam paradižnikovo mezgo. Dolijem še vode po potrebi ter vložim pripravljene paprike. Pustim počasi vreti približno eno uro ter odstavim. Zraven naredim pire krompir in kosilo je na mizi. Dober tek. Po kosilu je na vrsti počivanje. Pogledam tudi kako, kako nadaljevanko, vmes je tudi nekaj telefonskih pogovorov s kolegicami in tako mine popoldan. Zvečer grem k maši, da se zahvalim zopet za za, za dan, ki je minil. Potem je na vrsti večerja, po večerji, tuširanje ter skok v pižamo in nato pred televizijo počakam eno uro, da grem v posteljo. Nekoč smo imeli eno lepo siamsko muco, ki je bila zelo razvajena in smo jo imeli zelo radi. Preživela je v glavnem vedno v stanovanju, ni bila, nikoli navajena na zunanje, na vrt, na dvorišče. Imeli smo jo v glavnem vzunaj. Potem pa sem jaz nekega dne se spomnila, da bi jo vzela pa bi jo nesla pokazati malo ji vrta, pa na dvorišče, da bo malo videla, kaj se zunaj dogaja. In je hodila tako reva preplašena, ker pač nikoli še ni bila zunaj, preplašena hodila sem pa tja in sem jo nekaj časa tam pustila, potem pa sem mislila, zdaj pa ima dovolj, zdaj grem pa po njo pa jo bom vzela in jo odnesla noter. Ker je pa bilo to za muco, tuje tuje, okolje se je prestrašila, ko sem prišla po njo, sem jo hotela dvigniti in se je ustrašila in me je ugriznila, tako z vsemi štirimi tačkami se je obesila na mojo roko, ki je v enem samem trenutku, zakrvavela od dlakta pa do prstov. Potem sem jo stresla iz sebe in začela kričati, klicala moža in, seveda sva šla roko takoj, razkužit, umit, zavezat in potem je mož šel iskat mačko. "Kje bi lahko bila ta mačka?" je rekel mož "Jaz jo bom v trenutku ubil." Mačke ni bilo nikjer. Potem sva jo, čez nekaj dolgo časa sva jo našla pod mizo skrito in takrat nama je že jeza minila in smo pač mačko imeli še dalje naprej. Potem, ampak moja roka je drugo jutro bila vsa zatečena in seveda sem morala iti k zdravniku. Zdravnik mi je dal roko v gips, dobila sem injekcijo proti tetanusu in seveda sem morala tudi mačko prinesti, na cepljenje, tako da smo potem, ko je mačka bila stara, jo dali proč in nikoli več nismo imeli pri hiši mačke. Imam pa še eno dobro prijateljico, s katero se zelo dobro razumeva, bili sva sodelavki, danes sva obe penzionistki. Ona je sama, živi v eni lepi stari hiši, je sama, ukvarja se z velikim vrtom, ima ogromno rož, velikokrat grem k njej, rada pripravi zajtrk, rada dobro postreže. Ima na, ta moja prijateljica ima tudi na dvorišču, velik bazen, v katerem se midve radi okopava, posončiva, se nasmejiva, preživiva kar nekaj lepih uric skupaj. Moram povedati, da ima ona tudi dve kokoški, ki imata strašno razvajene, ki ji nesejo lepe domače jajčke, nekoč je imela kužka, ki je pa umrl, in v tisti hiši od kužka zdaj živita in stanujeta ti dve kokoški, ki pridno neseta jajčka. Ta prijateljica ima tudi zelo široko srce, dobra duša je, hodi v dom obiskovat te bolnike s posebnimi potrebami, rada jih odpelje na sprehod, rada jim postreže s kako hrano, ki jo doma pripravi, in jim nese in jo imajo v domu zelo radi.